Im Interesse der Patienten ist es wichtig, dass dieser Gipfel konkrete Ergebnisse bringt und dass wir dafür auch Kommissar Dalli den Rücken stärken. Wir müssen Alkoholmissbrauch, Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung und Umwelteinflüsse, die zu diesen Krankheiten führen, zurückdrängen und insbesondere das Rauchen!

Wir brauchen eine schnelle Vorlage des Vorschlags zur Tabakprodukterichtlinie sie sollte nicht weiter verzögert werden.

Als EVP haben wir vor allen Dingen Wert darauf gelegt, dass wir nicht nur die vier wichtigsten nicht übertragbaren Krankheiten in den Blick nehmen. Dieses Parlament hat sich immer für Patienten mit seltenen Erkrankungen stark gemacht, und da ist Kooperation über Ländergrenzen hinweg besonders notwendig.

Das könnte man so interpretieren, dass derjenige, der sich abends ab und zu ein Glas Wein gönnt, darauf verzichten soll, dann wäre der Durchschnitt gesenkt. Aber wenn wir nicht gezielt den Missbrauch angehen, haben wir nichts gewonnen. Deswegen finde ich die Gemeinsame Entschließung an dieser Stelle sehr viel besser. Es geht um die Bekämpfung des Missbrauchs. Ich bedanke mich bei den Kollegen, dass wir da einen Schritt vorangekommen sind.

Das hat uns schon sehr viel Ärger eingebracht

Dort, wo wir grenzüberschreitende Zusammenarbeit brauchen, wie bei der Umwelt, müssen wir stärker tätig werden. Aber manche Dinge kann man auch in den Mitgliedstaaten gezielt angehen, da braucht man keine total einheitliche Strategie.